Azt gondolom, hogy komoly tanulságokkal lettünk gazdagabbak az elmúlt hetekben. Az első, hogy bukásra vannak ítélve azok a kísérletek, amelyek az emberek akaratát nem veszik figyelembe. Nem történhetett másként, mint ahogy végül történt, hogy az EP választásokon győztes legnagyobb pártcsalád, a Néppárt adja majd az Európai Bizottság elnökét. Öröm továbbá, hogy az uniós szerződéseknek meg nem felelő alkuk megsemmisülnek. A szerződéseken túl terjeszkedni, az intézmények közötti egyensúlyt felborítani ugyanis nem lehetséges. A csúcs előtti rendszeren a történelem túllépett, és azt gondolom, hogy ez így helyes. A harmadik, hogy nem érdemes egyes országcsoportokat megpróbálni erőből lenyomni, velük szemben kettős mércét alkalmazni. Az unió nem épülhet Közép Európa, a visegrádi országok ellenében.

A Stratégiai agendával van új programunk, az állam és kormányfők egyhangúsággal fogadták el.

Erős tagállamoknak a szerződésekben lefektetett szabályok mentén kell együttműködniük, azon nem túlterjeszkedve, egymás alkotmányos identitását tiszteletben tartva, megőrizve a kontinens keresztény gyökereit és szembeszállva azokkal, akik azokat a bevándorlás révén meg akarják változtatni.